Domnule președinte, România își va asuma președinția Consiliului Uniunii Europene în prima parte a anului viitor.

Pregătirea ei este însă în mare pericol. Vina aparține guvernului condus de Viorica Dăncilă, în primul rând pentru că numeroși miniștri sunt incompetenți. Și mai grav este faptul că prim ministrul și a abandonat prerogativele. Puterea guvernului a fost uzurpată de o persoană condamnată penal Liviu Dragnea. Acesta conduce PSD și, în mod netransparent, dictează acțiunea guvernamentală. Deriva statului de drept este, în România, mai gravă decât în Ungaria sau în Polonia. Majoritatea PSD ALDE nu este pregătită de asumarea președinției Consiliului Uniunii Europene. Reamintesc faptul că în primele 6 luni din 2019 vor trebui încheiate negocierile pentru CFM și gestionată ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană.